Wzywałem wtedy do reakcji wiceprzewodniczącego Komisji, urzędowo zajmującego się prawami człowieka, pana Fransa Timmermansa.

Taka postawa pokazuje rzeczywiste stanowisko kierownictwa urzędującej dziś Komisji Europejskiej wobec rządów prawa, wobec kontroli parlamentarnej, a przede wszystkim wobec praw człowieka i najbardziej tragicznych nieszczęść ludzkich.